Die gängige Praxis in diesem Hause war bis dato die, dass wir bei Nachwahlen zu Vizepräsidentschaften mit dieser elektronischen Abstimmung verfahren. Das Verfahren ist auch relativ einfach Wir haben einen Kandidaten. Wer diesen Kandidaten wählen möchte, drückt die Ja Taste.